frú forseti ég leyfi mér að leggja fram hér fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra um hækkun raforkugjalda sem hljóðar svo hvernig hyggst ríkisstjórnin koma til móts við íbúa dreifbýlis vegna stórhækkunar raforkugjalda í framhaldi af setningu nýrra laga um raforkumál virðulegi forseti ég hef áður sagt það hér í ræðustól alþingis í óundirbúinni fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra hvað ríkisstjórnin hyggist gera vegna þessara miklu hækkana sem dundu á fólki í dreifbýli við raforkubreytinguna sem var tvö þúsund og fimm þá var ekkert svar

virðulegi forseti í umræðum og öðru slíku um þetta frumvarp um jöfnun raforkukostnaðar sem var svo fagurt með svo fögur fyrirheit þá sagði fyrrverandi hæstvirtur iðnaðarráðherra meðal annars þar sem fjallað var um þetta mál um það hæsta gjald sem gæti orðið á dreifbýlisgjaldsvæðum þurfi ekki að greiða hærra gjald fyrir dreifingu raforku en sem nemur hæsta gjaldi almennra gjalda dreifiveitna eftir að tillit hefur verið tekið til niðurgreiðslna síðan kom virðulegi forseti að með þessu frumvarpi var eins og endranær kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytis og samkvæmt henni og gögnum orkustofnunar var áætlað að árlegur kostnaður við jöfnun dreifingarkostnaðar yrði tvö hundruð þrjátíu milljónir króna á þessum dreifibýlisgjaldsvæðum síðan áfram með leyfi forseta sú jöfnun dreifingarkostnaðar raforku sem felst í frumvarpinu er mikilvæg til þess að jafna búsetuskilyrði í landinu virðulegi forseti ég tel fulla ástæðu að segja þetta aftur vegna þess að þetta eru orð sem ég get alveg tekið mér í munn og hefði gjarnan viljað hafa sagt sjálfur en vek athygli á því að það var hæstvirtur fyrrverandi iðnaðarráðherra valgerður sverrisdóttir sem sagði þessi orð sú jöfnun dreifingarkostnaðar raforku sem felst í frumvarpinu er mikilvæg til þess að jafna búsetuskilyrði í landinu það er þess vegna virðulegi forseti sem ég hef leyft mér að leggja þessa fyrirspurn fram vegna þess að í gögnum sem alþingismenn hafa verið að fá frá fólki í dreifbýli þar á meðal bændum þá var það svakalegasta dæmi sem ég hef fengið austan af landi þar sem viðkomandi íbúi hefur mátt þola sextíu prósent hækkun á húshitunarkostnaði frá því að þetta var gert ég spyr því hæstvirtur iðnaðarráðherra hvað hyggst ríkisstjórnin gera til að jafna þetta og dreifa þessu vegna þess að þetta var ekki tilgangur laganna að ráðast svo á fólk í dreifbýli eins og ég hef hér gert að umtalsefni þau orð sem ég var að vitna hér til sem hæstvirtur fyrrverandi iðnaðarráðherra sagði hafa engan veginn gengið eftir

þess vegna er þessi spurning virðulegi forseti sett fram hæstvirtur iðnaðarráðherra sagði hér í óundirbúinni fyrirspurn að þetta væri í gangi og nú er spurt hvað hyggst ríkisstjórnin gera nú á sínum síðustu dögum